Gospodine predsjedniče, radi se o priopćenju informacija od strane carinske uprave, razmjeni povjerljivih podataka između država članica i definiciji statističke vrijednosti. Države članice bi trebale besplatno razmjenjivati povjerljive podatke koji se odnose na statistiku trgovine unutar Europske unije, a kako bi se povećala učinkovitost razvoja, proizvodnje i distribucije ili poboljšanje te statistike. No, s obzirom na nedavna kršenja zaštite podataka građana Unije, potrebno je prijenos osjetljivih statističkih podataka raditi s posebnom pažnjom i pojačanom sigurnošću.